Le Zimbabwe est un membre volontaire du processus de Kimberley, qui permet aux signataires de vendre des diamants sur le marché international pourvu que ce commerce ne finance pas les conflits armés. Mais, au cours de la réunion des 20 et 21 juin à Tel Aviv portant sur ce même processus de Kimberley, les participants n'ont pas pu arriver à un accord sur la question suivante ne faudrait il pas, dans le processus de Kimberley, intégrer aussi la question des droits de l'homme? Plusieurs ONG internationales ont dénoncé des violations des droits de l'homme dans les mines de diamant du Zimbabwe, violations perpétrées par les services de sécurité. Un de leurs informateurs était Farai Maguwu, directeur d'un centre de recherche et de développement sur les droits de l'homme, basé à Manicaland. C'est ainsi que Maguwu a été arrêté le 3 juin et, qu'il est, depuis lors, détenu dans des conditions pénibles parce qu'il avait, semble t il, porté atteinte à la sécurité de l'État. C'est évidemment intolérable.